Ein Kompromiss hat natürlich immer Vor und Nachteile. Die einen finden, es ist zu viel drin, die anderen meinen, es wäre zu wenig drin. Es war nicht leicht mit dem Rat, deshalb auch dem Rat herzlichen Dank, dass wir doch in letzter Minute diesen Kompromiss gefunden haben.

In diesem Sinn herzlichen Dank für die Zusammenarbeit.